að í dag er auglýst samgönguþing sem er skipulagt með löngum fyrirvara þar eru mörg áhugaverð erindi um samgöngur og byggðaþróun og það er mikilvægt að mínu mati fyrir þingmenn að

þess vegna er bagalegt að einmitt á þessum degi í dag á sama degi og árlegt samgönguþing er skipulagt þá skuli dagskrá þingsins vera skipulögð með þeim hætti að samgönguráðherra sé að mæla fyrir ekki færri en sex þingmálum

sníða dagskrá þingfundar þannig að nákvæmlega þessi mál rækjust ekki á virðulegi forseti ég vildi vekja athygli á þessu og mér finnst þetta mjög bagalegt